Az elmúlt tíz évben azt mondtuk az európai polgároknak, hogy szükség van az európai szerződésre, és ezt ratifikálták is az országok. Az elmúlt tíz évben azt mondtuk a polgároknak, hogy a kutatásfejlesztés jobban megoldható, finanszírozható európai uniós szinten. Azt mondtuk, hogy az európai űrpolitika jobban megvalósítható európai uniós szinten, azt mondtuk, hogy az energiakutatások és a klímaváltozás elleni küzdelem jobban megoldhatók az Európai Unión belül, mint tagállami szinten.

Ha hisszük ma is, amit eddig mondtunk az elmúlt tíz évben, meg kell teremtenünk a költségvetési forrásokat, ennek elsődleges módja a rugalmassági tényező, a második módja a Parlament saját forrásoknak, az Európai Unió saját forrásainak megteremtése.